Wir sind jetzt in einer dummen Situation.

Hier muss noch nachgebessert und verändert werden. Wie nachgebessert und verändert werden muss, da gibt es vielleicht unterschiedliche Zugänge. Aber was ist dann passiert? Die Kommission hat sich strikt geweigert, irgendetwas zu verändern! Das war meines Erachtens der Grund für den Verkehrsausschuss, diesen Kommissionsvorschlag zurückzuweisen.

Morgen sollen wir eine E Mail von der Kommission bekommen, in der dezidiert etwas vorgeschlagen wird.

Das ist unseriös! Im Gegensatz zu anderen Themen, die manchmal hier diskutiert werden, ist Flugsicherheit ein sehr seriöses Thema. Deshalb bin ich der entschiedenen Meinung, wir sollten morgen nicht abstimmen. Wir sollten das gut prüfen, was die Kommission vorschlägt, und die Abstimmung verschieben. Wenn sich nichts Wesentliches ändert das muss ich auch sagen sehe ich überhaupt keinen Grund, zuzustimmen.